Monsieur le président, il ne s'agit pas ici de réouvrir un débat de fond, nous demandons l'autorisation d'entrer en négociations interinstitutionnelles sur un texte qui a fait l'objet d'un large accord en commission Affaires étrangères et qui est basé lui aussi sur un large compromis. Je rappelle quand même que le texte dont nous discutons provient d'une initiative lancée par la Haute représentante en décembre 2013, qu'on a perdu beaucoup de temps et que le résultat des négociations que nous entamerons est attendu avec beaucoup d'urgence par des missions européennes qui sont déployées au Mali, en Somalie, en Centrafrique et qui ont besoin du financement que nous allons leur proposer.